Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Debatte haben. Wir wollen doch alle unseren Nachkommen einen guten und sauberen Planeten überlassen und übergeben, der ihnen das bietet, was sie brauchen.

Wir riskieren, dass das nicht der Fall sein wird. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigt auch, dass zumindest zu Beginn der Debatte zwei Kommissare da waren Kommissar Vella und auch Vizepräsident Timmermanns. Der Kommission ist es ganz wichtig, uns eben auch.

Mir geht es ganz besonders um das Meer alle wissen, dass ich das Meer liebe. Wir haben es jetzt gerade in Brüssel mit mehreren Kollegen zusammen geschafft, eine Plastikausstellung zu machen, die zeigt, wie gravierend Abfallprobleme für das Meer sein können.

Wenn wir wollen, dass so etwas vermieden wird, dann müssen wir ein Umdenken herbeiführen. Wir müssen auch sehen, dass wir alternative Produkte schaffen, dass wir auch zum Beispiel den vorhandenen Abfall sammeln und verwerten. Das ist eine gute Möglichkeit für neue Start ups, das kann auch neue Jobs bringen.

Dieses Paket ist ein sehr gutes, und ich freue mich, dass wir das beschließen werden.